Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Tudi sam sem potomec migranta in sem v procesu osamosvajanja te države v prvi vrsti stal tako pri preprečevanju mitinga resnice kot tudi kot pripadnik posebne enote milice v osamosvojitveni vojni. In sem tako tudi živ dokaz, da migranti niso zgolj in samo zlo. In zato tudi jaz ne sprejemam očitka, da sovražim svoj narod in da smrdim oziroma da smrdi od strahu. In ko takole poslušam stališča nekaterih poslanskih skupin, dobi človek občutek, da je obstajal svet pred marakeško deklaracijo in obstaja svet in pa doba po marakeški deklaraciji, torej, prej svet brez migracij in problemov, idiličen svet, in po njej svet apokalipse in migrantskih grozot, ki jih opisujete predvsem na desni strani. Najprej bi rad nekoliko kronološko predstavil množičen pojav migracij, ki smo jim bili priča v Evropi v zadnjih letih. Svoj vrhunec so doživele nekje v letu dva tisoč petnajst, torej pred dobrimi dobrimi tremi leti, in so neposredna neposredna posledica slabih razmer v državah, od koder migranti prihajajo, to so zlasti Sirija, Irak, Afganistan, Pakistan in nekatere afriške države. Seveda slabe razmere v teh državah, revščina, vojna, nasilje, terorizem, niso nastale same po sebi oziroma zaradi zgolj krivde teh držav, temveč je šlo tudi za vmešavanje in interese tako svetovnih velesil kot tudi same evropske skupnosti, bodisi posredno ali neposredno, tako z naklepnimi dejanji kot neustrezno zunanjo politiko Evrope in njene mlačnosti in pa neodzivnosti do pomembnih vprašanj teh držav. Drugi del vzrokov te krize pa je stanje v gospodarstvu razvite Evrope in dejstva, da se je trg delovne sile zlasti v segmentu tistih del, ki niso bila atraktivna oziroma so slabše plačana, da se je tako trg prepolovil. Evropa enostavno za slabše plačana delovna mesta ni več dobila delavcev in to je v kapitalističnem svetu pripeljalo do razmišljanj, kako rešiti problem. Seveda velikim korporacijam in večinoma tudi malim podjetjem ni dišalo, da bi dvignili plače in s tem ustrezno vrednotili neko delo, zato so se pričeli ozirati po bolj pragmatični rešitvi, poceni in dostopni delovni sili, ki bi jo lahko dobili nekje tam čez, nekje tam, kjer jejo še z leseno žlico. Ena možnost je bila, da bi svoje proizvodnje in tovarne preselili tja, a to seveda ni najbolj priljubljeno. Najprej so tu stroški selitve in pa seveda to dejstvo, da v teh državah ni varno. Zato se je sama po sebi pokazala rešitev ali razodetje, da bi pa morda le Mohamed prišel h gori in ne obratno in sledil je poziv. Poziv, ki se jo sodobni telekomunikacijski družbi, tudi v državah, državah tretjega sveta razširil kot požar. Že preden so ljudje iz teh držav po sodobnih elektronskih medijih opazovali, kako se v Evropi cedita med in mleko in nekako niso mogli razumeti, zakaj so sami obsojeni na drugačno človeka nevredno življenje. In skupek vseh teh vzrokov je bil sprožilni mehanizem za to, da so se ljudje začeli masovno preseljevati oziroma zapuščati svoje domove in seveda mnogo njih je potrkalo tudi na vrata naše države, zgolj s prošnjo, večinoma, da jih spustimo skozi do obljubljene in tako želene Nemčije, Švice, Francije. Izredne razmere na južni meji je Slovenija takrat uspešno prestala. In ko je največji val migrantov minil, se je situacija umirila, organi varnosti pa danes uspešno opravljajo naloge na državni meji. In prišla je marakeška deklaracija, kasneje pa tudi globalni dogovor. Takrat se je pa je dokončno dvignil desni del Slovenije in razni domoljubci, ki so takoj s prstom pričeli kazati in kričati, da so levičarji tisti, ki spuščajo teroriste v Slovenijo in v Evropo in zanje bolje skrbijo kot za svoje državljane, da vsakemu migrantu dajejo več denarja, kot kot dobi povprečen državljan Slovenije in podobno. Očitajo, da je bila brez vednosti državljanov drugega maja dva osemnajst sprejeta marakeška politična deklaracija in sprašujejo, ali volivci in volivke nimajo pravice odločati o tako pomembnem vprašanju, ki je za sedanje in naslednje rodove usodnega pomena za njihovo varnost in blaginjo. Tudi sam postavljam nova vprašanja. Je bilo morda poseganje tudi Evropske skupnosti v notranjo politiko držav, od koder prihajajo migracije, morda storjeno z vednostjo državljanov? Je bil poziv za prihod poceni delovne sile morda storjen z vednostjo državljanov Unije? So volivke in volivci soodločali o tem, ko so apetiti posameznih, tudi evropskih držav sejali revščino in nasilje po teh državah? Odgovor je: niso. Kar je pri tej stvari najbolj pomembno, in to želim izpostaviti, pa je to, da ima že tri mandate v Evropskem parlamentu glavno besedo desna opcija. Konkretno Evropska ljudska stranka, seveda, kateri članica je tudi predlagateljica. S svojo zunanjo in gospodarsko politiko globalnimi kapitalističnimi interesi velikih koncernov je ta politična opcija veliko ali pa ključno prispevala k razmeram, ki so pripeljale do te migrantske krize. Sledilo je tudi povabilo Angele Merkel in je, kot verjetno veste, ne, tudi članica desne opcije in zgodilo se je očitno. A kljub temu, ne glede na to, da je ves čas na oblasti v, v Evropi desna opcija, je pa za migrante oziroma za migracije nekako postala kriva leva opcija, ki vabi migrante v Slovenijo, skrbi za njih bolj kot za svoje ljudi, in nihče več ne razmišlja o tem, da je marakeška deklaracija nastala kot posledica neustreznega ravnanja svetovnih velesil in vladajoče desne koalicije v Evropi in ne kot vzrok, ter da skuša urediti in ublažiti situacijo, ki je nastala zaradi prej opisanih razlogov. Migranti so tu in zdaj. Nekako je treba urediti razmere, ker je duh izšel iz steklenice in mi ja ne moremo več spraviti nazaj. Najlažje je, že kot mnogokrat doslej, ko zmešamo vse stvari tako, da se ne da več nič popraviti, potem vprašati širšo javnost, naj odloči o posledicah neustrezne politike. Tipični primer, kako se javnost lahko sugestivno odziva, in neracionalno tudi, je referendum o brexitu. Takrat je večina državljanov Združenega kraljestva podprla odhod iz Evropske unije. Če bi danes ponovili ta referendum, sem prepričan, da bi ljudje izrazili drugo, drugačno voljo. In to samo po dveh letih. Toliko o tem, kako je mogoče z vplivanjem na čustva domoljubja in še česa, spremeniti ali usmerjati voljo ljudstva. Kjer so pretirano prisotna čustva, tam ni prostora za razum. In papež Frančišek je ob nedavnem obisku v Panami dejal: "Vemo, da je očetu laži, hudiču, najbolj všeč sprt in razdeljen narod. Hudič je mojster razprtij. Boji se ljudi, ki znajo sodelovati. Ljudi lahko ločimo po tem merilu na tiste, ki gradijo mostove in tiste, ki gradijo zidove." Danes se jasno vidi, kdo gradi mostove in kdo gradi zidove, zato bom glasoval proti predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij. Hvala lepa.